se debata un informe anual de competencia, quiero agradecerles a todos ustedes —a todos los miembros de esta Cámara que se han ocupado hasta ahora y se van a seguir ocupando hasta el final de la legislatura de temas de competencia— la excelente colaboración que nos han prestado y el apoyo que nos han dado en nuestra tarea de aplicación de las reglas de la competencia en las diferentes áreas, en la lucha contra cárteles, en abusos de posición de dominio, en control de fusiones y en control de las ayudas de Estado. El otro día, en la Comisión de Asuntos Económicos, en mi última comparecencia, les anticipé algunas cifras sobre las cantidades totales de apoyo al sistema bancario para su rescate y reestructuración, y les prometí que les enviaría unos cuadros con las cifras que podemos considerar definitivas hasta ahora, porque la vida sigue y todavía hay planes de reestructuración de bancos que serán aprobados de aquí hasta el final del mandato de este Parlamento y habrá variaciones en las cifras, pero antes de las vacaciones de Navidad tendrán ustedes esa información

También les pido que, en este espíritu de cooperación que hemos mantenido a lo largo de este periodo, hagan todo el esfuerzo posible para que el Parlamento no quede rezagado respecto del Consejo en el debate sobre la aprobación de la propuesta de Directiva relativa a las demandas por daños, como he dicho en mi intervención inicial el Consejo de Competitividad adoptó la pasada semana el enfoque general y, por lo tanto, en la medida de lo posible una decisión rápida de este Parlamento permitirá que antes del final de la legislatura podamos aprobar esa propuesta de Directiva en primera lectura.

Lo que sí es cierto es que las decisiones de aplicación de las reglas de la competencia en ese sector son desarrolladas básicamente por parte de las autoridades nacionales de competencia porque la dimensión de los problemas que se dan a lo largo de la cadena alimentaria son del ámbito de competencia de las autoridades nacionales, pero hemos reforzado la coordinación, hemos intercambiado experiencias, hemos analizado las respectivas estrategias de lucha contra cualquier abuso que se pueda producir en ese sector tan importante, no solo para la economía sino para los ciudadanos de todos nuestros países, y lo que puedo prometer a la señora McGuinness es que esa voluntad de actuación seguirá siendo una de las prioridades en nuestra actividad porque entendemos que es un sector de enorme importancia para los ciudadanos y para los trabajadores y agentes económicos del sector agrícola en particular. También en el ámbito de la aprobación de las directrices de la estrategia de modernización del control de las ayudas de Estado vamos a lanzar en los próximos días la última consulta pública sobre las nuevas directrices de energía y medio ambiente. Las nuevas directrices serán aprobadas en primavera y entrarán en vigor, junto con otras directrices de este paquete de modernización de las ayudas de Estado, el 1 de julio de 2014. También estamos ya ultimando las últimas discusiones en torno a las directrices sobre el sector aéreo y los aeropuertos locales y regionales, en particular. Y esas nuevas directrices entrarán en vigor a principios del año que viene, lo cual no quiere decir que ahí se acabe nuestro trabajo en relación con el sector. En cuanto se aprueben las líneas directrices habrá decenas de casos pendientes que tendremos que resolver junto a los casos de ayudas de Estado que entran dentro del ámbito de las directrices para líneas aéreas y aeropuertos, tenemos toda una serie de casos relativos a la reestructuración de compañías aéreas muy importantes, en algunos casos básicas para los países en los que se encuentran. Lo que puedo garantizar a este Parlamento es que ese sector también forma parte de nuestra actividad prioritaria. Tenemos muchas prioridades, pero pocos recursos. Agradezco de paso al señor Tremosa que en su informe se haya acordado de solicitar más recursos para la Dirección General de Competencia.

Trabajamos al máximo con los recursos que tenemos, pero si ustedes como Autoridad Presupuestaria nos pueden dar algo más, se lo agradecemos muchísimo porque lo necesitamos.